On l'a dit, c'est un vieillard. Il est accusé de crime mais au nom d'articles du code criminel qui nous semblent largement exagérés et, derrière lui, surtout, il y a d'autres défenseurs des droits de l'homme, il y a d'autres avocats, il y a d'autres médecins que nous connaissons bien, qui sont passés par le Parlement européen et qui ont été emprisonnés par la suite, qui sont des prisonniers de conscience, et nous ne pouvons pas accepter cela de la Syrie. Je voudrais citer parce que c'est important, toujours, de citer le nom le nom de M.

Je voudrais dire avec beaucoup de fermeté qu'il y a beaucoup de choses en Syrie que je voudrais voir partager ailleurs.

Il y a une réelle liberté de conscience et de religion. Il y a un réel effort en matière d'éducation et de santé.

Il y a des potentialités dans ce pays, y compris sur la scène internationale, que nous ne pouvons pas négliger. Je voudrais dire au président Bachar El Assad que je connais bien Président, vous n'avez pas besoin de ces prisonniers de conscience pour être fort dans votre pays et pour être présent sur la scène internationale. Vous pouvez vous payer le luxe de défendre les droits de l'homme aussi.

Nous savons que la Syrie, pour le moment, l'a repoussé. Tenez nous au courant de l'évolution des négociations. Nous voudrions en tout cas beaucoup d'entre nous que la Syrie puisse jouer le rôle positif qu'elle serait en mesure d'avoir sur la scène internationale et pour la paix au Moyen Orient.